In weniger als sechs Monaten gelang es, praktikable Lösungen für ein Problem, das Europa monatelang gelähmt hat, zu finden den nicht funktionierenden Schutz unserer Außengrenzen. Die Verordnung ist aus mehreren Gründen wichtig Erstmals gibt es europäische Unterstützung für Mitgliedstaaten, wenn diese nicht in der Lage sind, ihre Grenzen zu kontrollieren wir haben also eine europäische Dimension. Zweitens wurden die parlamentarischen Kontrollrechte gestärkt, was die Rechenschaftspflicht, die Informationspflicht und die Auswahl des Direktors betrifft. Drittens ist es auch gelungen, den Grundrechteschutz zu verbessern, insbesondere was Kinder und behinderte Menschen betrifft.

Diese Verordnung ist aber nur ein Element, um die sogenannte Flüchtlingskrise zu lösen. Wir müssen auch die Fluchtursachen bekämpfen, wir müssen uns um Hilfe vor Ort kümmern, und vor allem brauchen wir humanitäre Einreisekorridore. Das ist das wichtigste Element einer anderen Migrationspolitik.